aan de overkant kan geraken, die zelfs de Amerikanen kan raken.

En het is zoals u zegt we zijn blij met de resolutie van de VN Veiligheidsraad.

Daar staat of valt natuurlijk heel dit akkoord mee. Maar we hebben u bezig gezien en ik heb u dat al gezegd met Iran politieke wil, geduld, vastberadenheid. Met Iran is het gelukt. Ik hoop dat Europa nu ook de moed heeft, de vastberadenheid, het geduld om ook dit conflict zo nauw aan te pakken.